Neben den Gründen, die der Kollege Messerschmidt jetzt gerade vorgetragen hat, die ich unterstütze, habe ich natürlich auch einzelne Punkte gefunden, die durchaus vernünftig wären, etwa die Ziffer 6, wo man die Zukunft der Rentengestaltung auf drei Säulen stellen will, was auch meine Partei immer vertreten hat.

Der zentrale Punkt wird hier schlicht und einfach ausgeklammert Das gesamte Pensionssystem ist nicht finanzierbar, wenn wir nicht zu einer Erhöhung der Geburtenraten kommen, wenn wir nicht eine andere Familienpolitik betreiben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir zukünftige Rentenzahler haben, die auch tatsächlich das System in die nächsten Generationen weitertragen können. Die Problematik der Geburtenentwicklung wird in diesem Rentenbericht nicht angeschnitten, ist aber die zentrale Problematik.